Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, l'approche globale dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et les hépatites virales est aujourd'hui indispensable, a fortiori dans un contexte de crise migratoire qui augmente l'incidence de ces affections. Par ailleurs, les pays d'Europe orientale sont fortement touchés par la tuberculose multirésistante, contre laquelle les antimicrobiens les plus puissants sont inefficaces. Or, dans les trois quarts des cas existants, celle ci n'est pas diagnostiquée, ce qui est particulièrement inquiétant. Pourtant, dans un tiers des cas, c'est bien de la tuberculose que décèdent les porteurs du VIH, d'où la nécessité de soutenir la recherche de nouveaux vaccins.

Enfin, j'approuve l'idée de programmes européens de surveillance de ces infections afin de mieux les cibler et de mieux traiter les principaux foyers.